Señora presidenta, vicepresidente de la Comisión Dombrovskis, la verdad es que es complicado mantener este debate esta noche siguiendo las noticias que nos llegan desde París con ese terrible incendio que está devastando una de las referencias culturales de nuestro continente, de nuestra Europa, en este mundo cada día más complicado y más difícil. En cualquier caso, tenemos este debate, este último debate sobre el Reglamento para crear una titulización de deuda pública previo a la votación de mañana, sobre una propuesta de Reglamento que la Comisión presentó hace ya algún tiempo y que ha sido realmente difícil. Yo quiero agradecer, en primer lugar, el apoyo y la cercanía y el espíritu de colaboración de todos los ponentes de los distintos grupos, porque, como decía, no ha sido fácil poder mover esta propuesta de Reglamento hasta alcanzar un acuerdo, validado en nuestra comisión hace algunas semanas y que mañana espero que concite el apoyo amplio de esta Cámara. Debatíamos ahora sobre el paquete bancario, que votaremos también mañana, y la necesidad de tener un sistema bancario más seguro que evite rescates o crisis fiscales en el futuro. Pero lo que vamos a debatir ahora, y votaremos mañana, también, es cómo evitar crisis fiscales como las que vivimos en 2010 y 2012, porque esos rescates generaron déficits públicos y esos déficits públicos dificultaron la colocación de deuda pública de muchos Estados, algunos de los cuales acabaron teniendo que solicitar un rescate a las instituciones europeas.

2012. Y yo creo que la propuesta de la Comisión que debatimos en este Parlamento era una propuesta bien orientada, y creo también que este Parlamento ha conseguido mejorarla. Ha conseguido dotar de una mayor capacidad a las autoridades europeas para supervisar esas titulizaciones de deuda pública, hemos dotado a la AEVM de mayores poderes, de mayor capacidad de supervisión de ese tipo de productos y, además, yo creo que hemos mejorado, a su vez, la calidad de ese tramo sénior que está llamado a convertirse, al menos en el corto plazo, en un seguro, en un activo libre de riesgos, en un activo seguro europeo que permita a su vez diversificar los balances de los bancos. Como digo, la negociación ha sido difícil en estos meses, pero hemos logrado un acuerdo muy amplio en este Parlamento, dirigido a acabar de reformar la zona del euro ante la necesidad de contar con instrumentos que dificulten, que hagan inviable vivir crisis como las que vivimos en 2010 y 1012. Es importante tener un sector bancario seguro, como hemos debatido ahora, pero también es muy importante tener instrumentos para permitir que los Estados puedan hacer frente a futuras crisis sin necesidad de embarcarse en programas de ajuste procíclicos que acaban empeorando las circunstancias económicas de Europa. Y, por lo tanto, es un paso adelante, es un paso decidido,